Herr Präsident! Ich habe ein Gefühl Endlich, endlich geht es los! Mehr als acht, fast neun Jahre für den neuen Vertrag, mehr als acht, fast neun Monate für die neue Kommission. Das ist nicht das Europa, das handelt, aber wir müssen handeln. Menschen suchen Arbeit, Unternehmen suchen Märkte, Verbraucher suchen Verlässlichkeit, Griechenland sucht Stabilität, und Europa sucht seine Rolle in der Welt. Deswegen ist es gut, dass die Zeit der komplizierten Debatten, die nur Profis verstehen konnten, vorbei ist, und deswegen ist es gut, dass die Kommission jetzt so arbeiten kann, dass die Menschen wirklich wieder etwas davon haben. Wir wollen zwei Dinge von Ihnen, Herr Barroso. Seien Sie mutig, und machen Sie Europa stark nach innen und nach außen! Wir wollen, dass Sie mutig sind, ja, wir wollen auch da mehr Europa, wo die Mitgliedstaaten oder die Umfragen vielleicht anderes wollen, bei der Wirtschaft und bei den Finanzen, bei der Innen und der Justizpolitik, aber auch bei der Außen und Sicherheitspolitik.

Für kleine und mittlere Unternehmen funktioniert der Binnenmarkt nicht gut genug.

Dafür braucht es ein starkes Europa. Ich freue mich, dass die Kommission jetzt einen Vorschlag gemacht hat. Wer glaubt, dass wir in der Außenpolitik schon weit genug sind, der ist spätestens seit Kopenhagen eines Besseren belehrt. Deswegen sagen wir noch einmal Herr Barroso, machen Sie Europa stark, nach innen und nach außen! Unsere Unterstützung dafür haben Sie.